Voorzitter, de aanstelling van een speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten biedt kansen, bijvoorbeeld om meer aandacht te schenken aan een mensenrecht dat cruciaal is, maar wat onder grote druk staat, te weten godsdienstvrijheid. In veel landen holt die vrijheid achteruit.

Helaas zijn nog talloze andere voorbeelden te noemen, maar daarom is aandacht voor godsdienstvrijheid hard nodig. De speciale vertegenwoordiger biedt ook verplichtingen naast die kansen. Ik denk aan mensenrechten om die serieus te nemen in de relaties tussen Europa en andere landen.

In India zitten veertig miljoen mensen gevangen in een slavernijbestaan. Een handelsovereenkomst tussen Europa en India kan dus niet zonder een sterk en een effectief mensenrechtenhoofdstuk.